Sie werden verstehen, dass ich betone Ich bin froh, dass Sie als Bundeskanzler immer öfter Reden für und an die Europäische Union halten, statt Leserbriefe an die Kronenzeitung zu schreiben. Österreich profitiert in einem hohen Ausmaß von der EU, wie Sie gesagt haben, und unser heutiger Zustand ist eng verknüpft mit unserer Mitgliedschaft in der Europäischen Union und der Erweiterung der Europäischen Union. Die Zukunft der Europäischen Union ist eng verknüpft mit der Weiterentwicklung der europäischen Demokratie.

Setzen Sie sich dafür ein, dass die Gipfeltreffen hinter Polstertüren ein Ende haben und der Rat zu einer zweiten, einer Länderkammer, wird. Die Zukunft Europas hängt angesichts der Globalisierung und der Krisen davon ab, ob wir geeinter werden, die nächsten Integrationsschritte setzen, entschlossener führen und die Debatte mit dem Bürger öffentlicher und offener gestalten.

Ich bin froh, dass Sie gesagt haben, das Budget darf nicht nach dem Motto weniger zahlen, mehr bekommen und alle Erwartungen erfüllen gestaltet werden. Ich bin froh, dass Sie die ländliche Entwicklung und die Landwirtschaft angesprochen haben. Aber ist das genug?

Die Europäische Union muss das Geld bekommen, das wir brauchen, um die Ziele, die Erwartungen, die Projekte und die Vorhaben erfüllen zu können.

Wir haben am Sonntag eine Volksbefragung.

Daher zum Schluss Das europäische Bewusstsein in Österreich entspricht leider nicht der Bedeutung der EU für Österreich.

Die europäische Demokratie ist stärker als der Egoismus und der Nationalismus, und wir hoffen, dass wir Sie dabei als Verbündeten haben.